Señora presidenta, Europa afronta muchos desafíos por todos conocidos, como el pero miles de ciudadanos europeos afrontan una terrible realidad que tiene menos impacto mediático pero una gran importancia el cáncer, que azota a Europa.

La realidad de las cifras es incontestable 1,4 millones de europeos perderán la vida este año por el cáncer el 40 de los ciudadanos europeos afrontaremos el cáncer en algún momento de nuestras vidas. A pesar de esta dura realidad, hay motivos para la esperanza.

Pero también debemos cuidar la salud mental de nuestra sociedad el estrés, la depresión, la ansiedad. En definitiva, el ritmo trepidante de nuestras vidas. Para lograr todos estos objetivos debemos tener un enfoque europeo, mejorar alianzas, mejorar la prevención y la detección precoz, aumentar la inversión en investigación, la equidad en el acceso a los tratamientos en todos los rincones de Europa y mejorar la humanización de la atención a los pacientes para que sea holística y abarque desde la parte médica a la ayuda social a los pacientes. El cáncer tiene muchas caras y debemos ocuparnos de todas ellas. Este es el objetivo del plan de lucha contra el cáncer que lidera el Partido Popular Europeo, un plan que ayudará a derrotar la enfermedad, que llenará de vida y esperanza a miles de europeos.